Señor presidente, señora comisaria, las infraestructuras de transporte son un elemento fundamental de la acción de la Unión Europea y uno de los más visibles.

permiten la conectividad y el acceso al mercado interior de las regiones más periféricas

2030. Yo quiero subrayar especialmente la necesidad de aumentar la conectividad de las regiones y puertos de la fachada atlántica de la Unión Europea. Para ello es indispensable incorporar nuevos tramos al corredor atlántico del MCE. Por consiguiente, yo le pido, señora comisaria, que en la revisión del MCE que está efectuando estos días, incluya las modificaciones del corredor atlántico presentadas por el Gobierno de España y que afecten al noroeste de la península ibérica. Finalmente, espero que la dotación presupuestaria del MCE